Señor Presidente, en una coyuntura de crisis económica y de recortes presupuestarios que está afectando tanto a la sanidad pública y en la que, como en el caso de la Comunidad Autónoma en la que vivo, se deja sin fondos a centros de investigación —como el Príncipe Felipe, especializado en diabetes—, esta resolución viene mejor que nunca, es absolutamente apropiada. Necesitamos una estrategia común europea contra la diabetes y necesitamos una recomendación del Consejo que diga a los Estados que tienen que incrementar la investigación, incluso con células madre, que tienen que coordinar sus resultados para optimizarlos y que tienen que establecer programas de hábitos saludables de alimentación y de vida. En suma, que tenemos que poner por encima de otras cosas la salud de las personas y, en este caso, investigar, coordinar y elaborar programas nacionales coordinados por la Comisión para obtener resultados sobre la diabetes, y así garantizar la calidad de vida de los europeos y su propia vida.